einfalt mál að ræða svona frá lagatæknilegu sjónarhorni snýst eiginlega nánast um að setja punkt í eina setningu í lögum um húsaleigubætur númer hundrað þrjátíu og átta nítján hundruð níutíu og sjö þar var árið tvö þúsund og eitt gerð breyting sem var í þá átt að það var rýmkaður réttur til húsaleigubóta og námsmönnum sem búa á námsgörðum og deila með sér eldhúsi og baði var gefinn réttur til húsaleigubóta en almenna reglan er sú að fólk fær ekki húsaleigubætur ef það leigir saman og deilir eldhúsi og baði en í ljósi þess að það er mikill biðlisti eftir því að komast á námsgarða það eru eitthvað um þúsund stúdentar á biðlista eftir íbúð á námsgörðum og margir stúdentar grípa þá til þess eðlilega ráðs að leigja á almennum markaði og þar er ástandið þannig að mjög mikið er um stórar eignir mjög lítið um litlar eignir og námsmenn verða því að deila eldhúsi og baði á almennum markaði en þá er kominn upp þessi aðstöðumunur að námsmenn sem eru á námsgörðum þeir fá húsaleigubætur þó að þeir deili eldhúsi og baði en námsmenn sem eru á almennum markaði fá ekki húsaleigubætur ef þeir deila eldhúsi og baði þessu viljum við breyta í bjartri framtíð teljum ærið tilefni til af þessu hlýst náttúrlega einhver kostnaður vegna aukinna húsaleigubóta við teljum að hann sé fremur lítill og auk þess er kannski spurning hvort hægt sé að tala um kostnaðarauka í þessu sambandi það eru náttúrlega áætlanir uppi um að byggja námsgarða fjölga

þannig að það getur nú varla verið sparnaður í sjálfu sér að hafa námsmennina á biðlistum við teljum að í þessu ástandi háskólastúdentum hefur náttúrlega fjölgað mjög mikið og þetta ástand er komið upp þeir komast ekki inn á námsgarða að þá sé þetta nú svona kannski það minnsta sem við getum þó gert það er að breyta lögunum með mjög einföldum hætti hvað þetta varðar það mundi gera mikið fyrir námsmenn og þeir hafa kallað eftir þessu um nokkurt skeið ég tala fyrir þessu núna í þriðja skipti þetta hefur tvisvar sinnum fengið jákvæða umsögn í velferðarnefnd og því miður þá hefur þetta mál tvisvar sinnum eiginlega svona kafnað í málþófi í lok þings og tímaþröng sem er í raun og veru ömurlegt og dæmi og svona vitnisburður um það hvað vinnubrögðin geta stundum verið niðurdrepandi hér á alþingi að svona lítið mál sem er mjög mikið hagsmunamál fyrir afmarkaðan hóp skuli tvisvar sinnum hafa þurft að víkja í samningaviðræðum í lok þings en nú mæli ég fyrir þessu tiltölulega snemma og ég vona að það verði ekki örlög þessa máls að kafna aftur í málþófi